omdat er na drie jaar nog altijd geen noemenswaardige verbetering in de situatie in Turkije is. Ik ben sowieso van mening dat de Europese Unie een Europees project moet blijven, en dat er daarom voor een land als Turkije, wat geen Europees land is, geen plaats mag zijn binnen die Europese Unie.